De immense schade, de verhalen, maar vooral de gezichten van de mensen maakten indruk.

Van hieruit lijkt dit conflict voorbij maar voor de bevolking daar is niets minder waar. De Russische agressie en de repressie blijven dagelijkse realiteit. Ook de integriteit van andere Oostelijke partners is nog altijd bedreigd. We mogen hier van de EU toch een actievere rol verwachten want die conflicten bedreigen ook de Europese veiligheid. We moeten ook eerlijk zijn naar onze partners toe.

Maar we moeten erover waken dat alle overeenkomsten worden uitgevoerd. Het zijn geen inspanningsverbintenissen, maar resultaatsverbintenissen. Het middenveld is daarbij een belangrijke speler.

Laten we bij de Oostelijke top een sterke boodschap brengen. Een boodschap van steun en partnerschap, maar ook van realiteit en engagement.